ég mæli hér fyrir nefndaráliti frá heilbrigðis og trygginganefnd um frumvarp til laga um breytingu á lögum númer hundrað tuttugu og fimm nítján hundruð níutíu og níu um málefni aldraðra með síðari breytingum frumvarpið er er á þingskjali hundrað níutíu og eins og í því er lagt til að gjald í framkvæmdasjóð aldraðra verði hækkað um þrjú komma níutíu og fjögur prósent eða tvö hundruð þrjátíu og níu krónur á hvern gjaldanda en það gerir hækkun úr sex þúsund sjötíu og fimm krónur í sex þúsund þrjú hundruð og fjórtán nefndin fékk á sinn fund vilborgu þ hauksdóttur frá heilbrigðis og tryggingamálaráðuneyti og ólaf ólafsson einar árnason helga k hjálmarsson borgþór st kjærnested og trausta björnsson frá landssambandi eldri borgara og frá félagi eldri borgara margréti margeirsdóttur stefaníu björnsdóttur og sigurð hallgrímsson nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt undir álit heilbrigðis og trygginganefndar rita guðjón ólafur jónsson ásta möller gunnar örlygsson sæunn stefánsdóttir og með fyrirvara ásta ragnheiður jóhannesdóttir guðrún ögmundsdóttir og pétur h blöndal